V tomto ohledu je pracovní program Evropské komise klíčovým dokumentem. Rád bych však na tomto místě uvedl, že někdy méně legislativy znamená více. S obavami proto například sleduji plánované regulační aktivity Komise v oblasti koncesí na služby. V tomto konkrétním případě je třeba připomenout, že oblast koncesí je dnes z rámce veřejných zakázek explicitně vyloučena, což je potvrzeno i mnoha judikáty Evropského soudního dvora.

Ekonomickým aktérům, včetně těch z řad veřejné správy, totiž nejvíce vadí, když se podmínky, se kterými se již naučili pracovat, neustále mění a oni tak nemají jistotu pro svoje rozhodování.